gagnvart ferðamönnum sem þangað vildu koma og undir yfirskini baráttu gegn hryðjuverkum krefja bandarísk yfirvöld núna meðal annars flugfarþega frá íslandi um fingraför beggja handa og ljósmyndatöku við komu til landsins en einnig upplýsinga frá flugfélögum um ein þrjátíu og fjögur tiltekin atriði sem eiga að liggja fyrir áður en farið er í loftið ætli menn til bandaríkjanna þess má geta varðandi upplýsingar frá þessum flugfélögum þá hefur evrópudómstóllinn úrskurðað að samningur þar um milli evrópusambandsins og bandaríkjastjórnar stangist á við lög um persónuupplýsingar en þessum upplýsingum mun safnað hér á landi á vegum icelandair og þær látnar í té án þess að nokkur slíkur samningur liggi fyrir enda er viðbúið að annars fengi fyrirtækið ekki lendingarleyfi í bandaríkjunum nú veit ég ekki hversu mörgum íslenskum ríkisborgurum eða farþegum með íslenskum flugvélum hefur verið meinuð landganga í bandaríkjunum vegna þessara atriða sem ég hef nefnt en hafi eru fleiri takmarkanirnar fyrirspurn mín sem ég leyfi mér að leggja fyrir hæstvirtan dómsmálaráðherra lýtur að einstaklingum sem hefur verið snúið frá landgöngu í bandaríkjunum á undanförnum missirum og árum vegna ástæðna sem ekki er hægt að rekja til þessarar meintu baráttu bandaríkjamanna gegn hryðjuverkum eða þeirra upplýsinga sem ég hef nefnt og aflað er með því yfirvarpi einstaklingum sem hefur verið snúið frá bandaríkjunum vegna áratuga gamalla refsidóma eða smávægilegra dóma sem hvergi hafa birst á vef eða opinberlega spurning mín lýtur meðal annars að því hvernig bandarísk yfirvöld hafa komist yfir upplýsingar eins og þær að virtur kaupsýslumaður hér í bæ hafi fengið fyrir tuttugu árum dóm fyrir bókhaldsbrot fullnustu þeirrar refsingar var reyndar frestað og þetta er svo langt síðan að þetta er löngu áður en hæstaréttardómar fóru að birtast á vef eða opinberlega með öðrum hætti einnig lýtur þetta að hve hvernigsömu yfirvöld komust yfir upplýsinga m að tiltekinn verkfræðingur hér í borg hafi fyrir um fimmtán árum á unglingsaldri fengið vægan dóm í undirrétti fyrir vörslu á kannabisefni eða ungan mann sem fyrir fjórum árum fékk sektardóm fyrir óspektir á almannafæri en öllum þessum þremur einstaklingum og fleirum til hefur verið vísað frá landgöngu með tilvísun í þessa dóma það er ljóst að það þarf að leita annarra skýringa um þessa upplýsingagjöf heldur en í flugfélögin og það virðist því miður svo sem sendiráð bandaríkjamanna hafi aðgang að sakaskrá eða þá heimildarmenn hjá dómstólum eða lögreglu og því hef ég leyft mér að leggja eftirfarandi spurning fyrir hæstvirtan ráðherra hafa bandarísk stjórnvöld á síðastliðin fimmtán árum leitað liðsinnis íslenskra yfirvalda um öflun upplýsinga vegna refsidóma sem fallið hafa í málum íslenskra ríkisborgara ef svo er hafa íslensk yfirvöld gefið slíkar upplýsingar og um hve marga íslenska ríkisborgara